2010. Mislim kako moramo poduzeti sve mjere kako bismo bili sigurni da se Uredba o kontroli dosljedno provodi i kako bismo bili sigurni da je ta provedba upravo onakva da diljem Europske unije imamo jednake rezultate na terenu. Pritom smatram da sve mjere, pa tako i one kontrole, moraju biti razmjerene ribarstvu na koje se odnose.